el pasado 24 de noviembre, 112 personas fallecieron en un incendio que tuvo lugar en una fábrica textil en Daca, la capital de Bangladesh. La ausencia de salidas de emergencia, las medidas de seguridad inadecuadas y los materiales inflamables contribuyeron a esta desgracia.

La mayoría de sus exportaciones vienen aquí, a la Unión Europea, o van a los Estados Unidos, con frecuencia al amparo de marcas comerciales muy conocidas. El Parlamento Europeo considera que es importante hacer un seguimiento de esta tragedia, de las condiciones de trabajo en aquel país, Bangladesh, así como analizar implicaciones de cara a futuros acuerdos comerciales.